Il sistema ISDS, anche se ridenominato ICS, in realtà va a creare di fatto Corti arbitrali che garantiscono soltanto il diritto degli investitori. A questo si aggiungono l'assenza di misure vincolanti sul rispetto delle emissioni globali, l'assenza di misure e di riconoscimento delle convenzioni internazionali sul lavoro, e la scarsa protezione dei nostri prodotti. Sono tantissime le ragioni per aver votato contro questo accordo tra Unione europea e Singapore.